Mecanismul sprijină schimbul de bune practici între situri, în scopul îmbunătățirii componentei de informare și comunicare. Totodată, Marca patrimoniului european asigură armonizarea măsurilor de protecție a mediului din zonele în care se află obiectivele culturale. Este importantă includerea în program a monumentelor istorice ale Uniunii în jurul cărora a fost creată Europa de astăzi. Este binevenită promovarea siturilor care au o dimensiune transfrontalieră. La nivel regional, ele au reprezentat temelia construcției europene. România a fost printre cele 15 state care au inițiat acest proiect în anul 2007, iar Ateneul Român din București s a aflat pe prima listă de obiective beneficiare ale distincției.